De sector in mijn land, Nederland, geeft aan dat de prijsvorming van tomaten nog steeds slecht is, uitgerekend in de zomermaanden, precies de maanden waarin voorheen naar Rusland werd geëxporteerd. Ik roep de commissaris dan ook krachtig op om zich te blijven inzetten voor een heropening van de Russische markt.